Smernica umožní výrobcom elektrických zariadení poskytovať kupujúcim pri kúpe výrobkov informácie týkajúce sa nákladov na zber, spracovanie a likvidáciu odpadu spôsobom šetrným k životnému prostrediu. Zvýši sa transparentnosť trhu pri poskytovaní informácii príslušným orgánom, distribútorom, vývozcom alebo zákazníkom. Vzrastie úroveň povedomia a akceptovania recyklácie a refundácie nákladov. Je dôležité, aby sa finančné povinnosti priemyslu sústredili na rozvoj efektívneho systému zberu elektroodpadu, a nie na platenie sankcií v prípade, že nedosiahnu stanovené ciele zberu, pokiaľ v danej krajine nie je dostatočne rozvinutá infraštruktúra na zber odpadu.